Je trouve que le Conseil européen a aussi, en juin dernier, placé des jalons pour une meilleure approche.

On fabrique des eurosceptiques en annonçant des choses que l'on ne fait jamais.

on leur a parlé de la zone la plus compétitive du monde en 2010, ce qu'ils n'ont pas vu se concrétiser.

Dans ce cas là, s'agissant de la BCE, et en donnant à cette dernière une image qui n'est pas celle que nous voulons voir donner de l'Europe dans le monde, vous prendrez le risque de décrédibiliser complètement tout votre baratin sur le renforcement de la démocratie.